I Fondi strutturali sono mirati alla costruzione di capacità, rispondono alle esigenze delle regioni che ne hanno più bisogno, con una gestione condivisa ai livelli nazionale e regionale.

La differenza cruciale tra i diversi fondi è che, mentre l'importo dei Fondi strutturali è in una regione, è prevedibile, in quanto riceve un sostegno con termine a 7 anni, i finanziamenti di Orizzonte 2020 vengono erogati in base a criteri concorrenziali. Quindi il fatto che un dato progetto riceva sostegno è lungi dall'essere certo. Dal punto di vista pratico le sinergie hanno senso per allocare delle risorse non utilizzate in un programma operativo, per destinarli a un progetto di eccellenza che non è riuscito a godere di un finanziamento con Orizzonte. Colleghi, però, dobbiamo sottolineare che l'ipocrisia di un'Unione europea che, da un lato, invita a investire nella ricerca e nell'innovazione e, dall'altro, toglie ben 2,2 miliardi a Orizzonte per destinarlo a progetti del piano Juncker, di dubbia utilità, è talvolta incompatibili con gli obiettivi sanciti dalla politica di coesione.

Non sorprendiamoci pertanto se assistiamo alla reazione dei popoli contro l'Unione europea. Così facendo, stiamo di fatto rinunciando all'idea stessa di Europa.